Madame la Présidente, Madame la représentante du commissaire, je voudrais tout d'abord m'associer à tous les remerciements qui viennent d'être adressés par le premier rapporteur. Je veux avoir un mot amical pour l'équipe élue et administrative qui m'a accompagné dans ce travail. Les propositions de la Commission concernant l'organisation commune des marchés marquent une étape nouvelle. Elles actent que les moyens publics de gestion des marchés seront désormais plus limités et elles ouvrent des possibilités nouvelles aux producteurs de s'organiser afin de peser davantage dans les négociations commerciales. La commission de l'agriculture et du développement rural a, cependant, jugé nécessaire de les compléter car elles devraient mieux prendre en compte un certain nombre d'évolutions récentes telles que, par exemple, la volatilité accrue des prix des matières premières. Les marchés et les productions agricoles ne peuvent donc être laissés sans aucune forme de gestion. C'est pourquoi la logique de filet de sécurité doit être développée dans son intégralité il convient de prévoir, notamment, que la définition des prix de référence et les modalités d'activation de l'aide au stockage privé ne soient pas totalement déconnectées de l'évolution des prix pratiqués sur les marchés, des coûts de production et des marges des producteurs. Si nous acceptons la philosophie générale de désengagement, opérée par la puissance publique dans la gestion quotidienne des marchés, en laissant l'intervention publique et le stockage privé à un niveau de filet de sécurité, cela suppose également que les agriculteurs aient une vision claire du marché et qu'ils puissent opérer leur choix de chef d'entreprise en toute transparence et en toute connaissance de cause. Les différents acteurs du secteur privé sont donc appelés à remplir un rôle beaucoup plus important qu'auparavant. Les producteurs doivent pour cela obtenir un vrai pouvoir de marché au sein de la chaîne d'approvisionnement afin d'en rééquilibrer le fonctionnement. Renforcer le pouvoir de marché du secteur de la production agricole doit ainsi permettre à la PAC d'atteindre l'un de ses objectifs fondamentaux assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, et ce, tout en garantissant aux consommateurs la sécurité des approvisionnements et la sécurité sanitaire à un coût acceptable, autre objectif essentiel de la PAC. Les missions confiées aux organisations de producteurs et aux interprofessions doivent, par conséquent, être sécurisées et renforcées. Elles ne peuvent pour autant aboutir à la constitution de cartels détournant les producteurs des nécessaires efforts de compétitivité, d'innovation et d'amélioration de la production, qu'ils doivent continuer de mener, mais elles doivent leur permettre de sortir de la situation de dépendance économique dans laquelle ils se trouvent, encore aujourd'hui, souvent enfermés. Encore faut il que, dans la pratique, ces missions puissent être correctement et effectivement remplies. Cela nécessite donc une réflexion sur l'application du droit de la concurrence qui vient souvent contrecarrer les initiatives communes des producteurs agricoles ou des filières, alors même que leur organisation et leur renforcement sont au cœur de la réforme de l'OCM.

Je pense ici aux restitutions à l'exportation, qui pourraient n'être utilisées qu'en cas de crise grave mais dont l'élimination définitive ne devra se faire que sur la base de la réciprocité totale avec les principaux exportateurs des produits agricoles. Toujours dans le domaine des échanges internationaux, la protection du consommateur nous conduit également à imposer aux produits d'importation les mêmes exigences qu'aux productions intracommunautaires. Enfin, pour terminer, un mot sur quelques politiques sectorielles. Les droits de plantations en viticulture sont un garant fondamental de l'équilibre économique, social et culturel de nos territoires. Préservons les. Les quotas sucriers doivent permettre, pour quelques années encore, d'aider la production européenne à devenir pleinement compétitive sur les marchés mondiaux. Protégeons les. Les quotas laitiers ne paraissent plus la solution la plus appropriée pour le développement d'un secteur dynamique mais leur abolition créera de sérieux problèmes pour de très nombreuses régions. Accompagnons les. En défendant avec conviction ces priorités, le Parlement européen affirmera aussi sa volonté d'aboutir en trilogue à une PAC renouvelée.